virðulegi forseti mig langar að þakka háttvirtum þingmanni lilju mósesdóttur fyrir hennar málflutning hér fer þingmaður með yfirburðaþekkingu á alþjóðagjaldeyrissjóðnum og alþjóðlegum efnahagsmálum og veit hvað hún er að tala um mig langar í upphafi að beina þeirri áskorun til þeirra þingmanna samfylkingar sem eru hér inni að veita málflutningi sem þessum meiri athygli í stað þess að oftast nær hrakyrða það fólk sem færir góð og gild rök fyrir máli sínu við styðjum þessa ríkisstjórn við í hreyfingunni og við hvetjum til þess að þeir flokkar sem standa að henni reyni að vinna betur saman svona málflutningur er verðugur þess að á hann sé hlustað hann er gagnrýnin og hann er rökfastur mig langar aftur á móti að spyrja háttvirtan þingmann hvaða leiðir hún sæi færar aðrar en þær að fylgja alþjóðagjaldeyrissjóðnum og hvaða skoðun hún hefði á því hvert við gætum snúið okkur eða hvað við gætum gert ef við tækjum þá ákvörðun sem ég tel að sé nauðsynleg að við mundum einfaldlega senda alþjóðagjaldeyrissjóðinn heim og afþakka hans lán og afþakka hans þjónustu bæði hvert við gætum snúið okkur